Monsieur le Président, Madame la Commissaire, simplifier les règles et les procédures est une nécessité. Nous en convenons tous. Mais si la programmation des fonds accuse des retards, cela est dû aussi au fait qu'il n'y a pas de cohérence de l'ensemble des politiques européennes car vous savez que les politiques d'austérité ont grevé la capacité des États à cofinancer. C'est pourquoi je veux insister sur cette nécessité de cohérence des politiques communautaires. Par ailleurs, nous devons faire attention à ce que l'ensemble des procès d'intention faits à la cohésion, qui sont parfois injustes, ne viennent fragiliser la politique qui tempère très concrètement les effets désastreux de la crise et des politiques mises en œuvre. Au fond, plus la crise s'installe, plus la crise s'aggrave et plus nous avons besoin d'une grande politique de cohésion performante.